Señor presidente, la situación en Venezuela es dramática y recuerdo, señora Mogherini, que son muchísimos los lazos que unen al pueblo venezolano con Europa. Desde aquí yo quisiera hacer una especie de triple llamamiento. En primer lugar, al Gobierno venezolano, que injustamente ha declarado persona non grata hace unos días, al embajador de España en Caracas. El régimen debe poner fin a su clara deriva totalitaria, que incluye ahora la convocatoria de unas elecciones presidenciales sin garantías democráticas y convocadas, además, por un órgano ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente. Además, se prohíbe participar a los partidos de la oposición democrática y no hay libertad todavía para los presos políticos. Mi segundo llamamiento es a la oposición democrática venezolana, perseguida por el régimen. A esa oposición democrática, a la que el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov hace unos meses, le pido que busque la unidad y que se oriente exclusivamente por el objetivo de conseguir la libertad, la democracia y la prosperidad para el pueblo venezolano. Mi tercer llamamiento es a usted, señora Mogherini, aunque se dedique a hablar sin prestar atención al debate. Mi tercer llamamiento es al SEAE, a usted, señora Mogherini, y a los Estados miembros para que lleven a cabo una auténtica política europea común en relación con la crisis en Venezuela. Es decir, que haya unidad y coherencia. Y también, por cierto, solidaridad con España. Y me gustaría, por ejemplo, que nos explicara qué medidas específicas tomó, si acaso el SEAE convocó —como debería haber hecho― al embajador venezolano en Bruselas para presentar una protesta por la expulsión del embajador español. Venezuela sufre una gravísima crisis política, económica y social, y la Unión Europea y sus Estados miembros deben contribuir, en estrecho contacto con la comunidad internacional y con nuestros amigos del continente americano, a hacer frente a esta situación y a contribuir a buscar una solución a una situación que no se debe prolongar.